Madame la Présidente, Monsieur Juncker, je ne veux pas être injuste avec vous, beaucoup se félicitent de votre action. Les riches vous remercient, car votre Commission de la dernière chance aura été une chance pour les évadés fiscaux elle aura été une chance pour les lobbies, pour Bayer-Monsanto, qui pourra continuer pendant des années encore à empoisonner les gens elle aura été une chance pour les vautours qui ont fait main basse sur la Grèce et, partout dans l'Union européenne, pour toutes celles et tous ceux qui font aujourd'hui main basse sur les biens communs. Je crois que le président Macron peut aussi vous remercier pour vos encouragements à la mise en œuvre de réformes structurelles ouverture à la concurrence du ferroviaire, réforme des retraites maintenant et démantèlement des droits des travailleurs. Monsieur le Président Juncker, Monsieur le Vice président Timmermans, je suis au regret de vous dire que si les riches vous disent merci, les peuples européens, eux en revanche, ne vous disent pas merci.